Señor Presidente, gracias señor Comisario, creo que llevamos ya mucho tiempo hablando de la garantía juvenil y que ha llegado el momento de pasar a los hechos, porque millones de familias y millones de jóvenes europeos lo están esperando angustiosamente. Y no va a ser tarea fácil, señor Comisario, porque lo han dejado ustedes en manos de los Estados miembros. Temo mucho que esto se disuelva dentro de las políticas habituales y business as usual y que sean simplemente una ayuda presupuestaria, pero que no haya un cambio real. Ustedes tienen que responsabilizarse de que la propaganda que hemos hecho, las expectativas que hemos creado, no se frustren, y tienen que ayudar, no solo aconsejar, a los Estados miembros para que estos cambien la realidad y no sea solamente un mecanismo para cambiar las estadísticas. Me preocupa mucho, señor Comisario, lo que nos ha dicho. Junto al incremento del número de oportunidades para los jóvenes no podemos olvidar la calidad, puesto que se trata de ofrecerles proyectos de vida, y lo que tenemos delante es un conjunto de Estados miembros que son renuentes al marco de calidad en el aprendizaje.

Y tenemos que empezar a cambiar esa realidad porque es terrible que quede simplemente en un anuncio...